Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Po nekaterih podatkih naj bi bilo v Sloveniji več kot petnajst tisoč otrok z motnjo sposobnosti branja in pisanja. Zaradi tako imenovane disleksije imajo velike težave pri učenju. Moje prvo vprašanje je: Kakšen je uradni podatek o otrocih z disleksijo v Sloveniji? Prvi izziv je, da se disleksijo čim prej odkrije, z rednim treningom, uporabo in utrjevanjem različnih strategij ter veščin se lahko posameznik nauči uspešno soočati in premagovati izzive, ki jih predstavlja disleksija tako v šolskem kot tudi domačem okolju. Minister. Kdo bo po vašem mnenju prvi moral prepoznati disleksijo in kdaj? Starši verjetno težje odkrijejo, če otrok doma ne bere naglas. Torej je bolj verjetno, da jo bodo prej prepoznali vzgojitelji oziroma učitelji. Ali lahko zagotovite, da so vsi vzgojitelji in učitelji seznanjeni z značilnimi znaki disleksije? Nadaljnja zadeva. Strokovne smernice naj bi določale, da učitelji otrokom nudijo več prilagoditev in oblik pomoči znotraj razreda že pred pridobitvijo odločbe. otroci bi morali biti deležni vseh možnih oblik pomoči tako pri poučevanju kot pri preverjanju znanja. Po zakonu pa se sme otroku prilagajati le proces poučevanja. Prilagoditev ocenjevanja otrok brez odločbe ni dovoljen. V lanskem šolskem letu naj bi bila izdana dva dopisa. Zavod za šolstvo se strinja s strokovnimi smernicami, Inšpektor. Inšpektorat za šolstvo pa zagovarja, da se preverjanje znanja nikakor ne sme prilagajati učencem brez odločbe. Minister, zakaj ne uskladite zakona s smernicami? Zaradi tovrstnih dopisov so učitelji in šolske svetovalne službe zmedeni, saj ne vedo, katerih smernic in navodil naj se držijo. Imamo situacijo, ko učitelj pomagajo, pa po zakonu ne bi smeli. Če bi bile koristi otroka na prvem mestu, bi vsi upoštevali smernice. Zakaj bi pomoč pogojevali z eno odločbo? Obstajajo pa tudi nekatere šole in učitelji, ki imajo zaradi različnih razlogov težave z zagotavljanjem ustreznih prilagoditev med procesom poučevanja, tudi po uradnih pridobitvah odločbe. Ali ministrstvo zagotavlja usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za delo - se opravičujem, čas teče, otroki z disleksijo? Ali imajo kakšne delavnice na to temo? Hvala.